Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj zbranim. Da zdaj, z sučemo, bi rekel, k enemu začaranemu krogu tam radiju dveh kilometrov, ko imamo neka vprašanja pa neke težke odgovore oziroma še odgovorov nikjer nimava. Zdaj, današnje vprašanje se pa dotika, bi rekel, odlagališča za nevarne in strupene odpadke, ki je zaprto. Se pravi, to odlagališče je v preteklosti imelo vsa dovoljenja za obratovanje in je bilo v nekaj fazi zaprto. Zdaj, to samo odlagališče pa leži, bi rekel, gor v, v ozadju teh obedveh jezer. In Velenjskega in Šoštanjskega jezera. Zdaj, to odlagališče, bi rekel, da je v kakšnem stanju je, a imamo mi to sredstva, kako se vzdržuje, bi rekel, a je to zelo tehtno, in če bi gledal , ko so, bi rekel, neka tveganja, da ta vsebina preteče v jezero, bi morali temu, bistvu bi rekel, več, pozornosti posvetiti. Največja, bi rekel, težava pa v tem, da niti nimamo mi dokumentov, kaj vse je gor v tem odlagališču. Vemo, da so gor vozila in Gorenje in tovarna Šoštanj, tudi najbrž Šoštanj in še ker dejavnik. Znano tudi tisto dejstvo, ne, dva tisoč dva, ko so zapirala tovarna usnja Šoštanj oziroma podirala, si ti objekti, bazeni, je bila vsa ta gmota prepeljana gor na to odlagališče. Zdaj, kontrolo na tem odlagališču pa proti nekim iztekanjem, pa je bolj, bi rekel, vprašljiva. Zdaj pa mene zanima, od ministra, kakšno je vaše mnenje, oziroma vas in vašega ministrstva, glede stanja tega odlagališča. Potem, ali je trenutno stanje odlagališča takšno, da niso možni škodljivi vplivi na okolje? Zdaj, poraja se vprašanje, ker ni nobene dokumentacije, ali je bilo tudi to odlagališče zaprto skoraj vsemi standardnimi predpisi, tedaj veljavnimi? Pol pa me še nekaj zanima, ali menite, da odlagališče, ki je na območju, ker premogovnik pridobiva premog, da ta lokacija primerna, da ne more priti do neke, bi rekel, v prihodnosti neke ekološke katastrofe? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Hvala ...